Hvala lepa za besedo, podpredsednik, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav! Zdaj v zvezi s to temo moram priznati, tudi mediji, ki so marsikaj zapisali, je zanimivo, da s kar dosti velikimi, naslovi, pišejo, izvoljeni z večino, odpoklicani z večino. In tisto, kar marsikdaj je zelo zaželeno, tudi podnaslovi. Odpoklic ne bo enostaven, ali pa Župani pod pritiskom. Preden bom jaz v nadaljevanju se dotaknil malce svoje razprave, bi si vseeno dovolil nekaj besed v zvezi z uvodnimi predstavitvami spoštovanega, doktor Vinka Gorenaka, ki je šel s konkretnimi številkami in saj to je praktično že skoraj tisti postopek, ki se pa lahko župana kar zamenja. Tukaj moram priznati, da se postavim na stališče, ki je v obrazložitvi s strani predlagatelja kolega tudi predstavil, kajti menimo tiste številke, kakor koli se že pogovarjamo predvsem manjših občinah je od začetne pobude pa do odpoklica resnično še zelo daleč pot. Tako vidim te zadeve, ki so zapisane v tem predlogu spremembe Zakona o lokalni samoupravi. Zdaj, na vprašanje, ali podpiram predlog, s katerim se uvaja institut tako imenovanega odpoklica župana, je moj odgovor zelo jasen, in sicer: da. In to preprosto iz dveh načelnih, pomislekov, prvi prav gotovo sem na stališču, da je to institut, ki se v eni smeri krepi integriteta občinskega funkcionarja, pa kakorkoli to gledamo, kar je tudi logično, da je prav, da ima nekako vsak svoj pogled na to vsebino. Drugi pomembni, element, kar se tega tiče, pa prav gotovo bi okarakteriziral kot nekako zagotovitev tako imenovane politične odgovornosti teh nosilcev. Jaz, kot rečeno, dopuščam možnost, da že tukaj v tem državnem zboru imamo poslanci in poslanke različne poglede glede tega, in to je tudi prav, saj praktično je hram demokracije. Vendar pa v neki smeri težko sprejemam izjave nekaterih, ki so tudi na matičnem odboru pa so bile danes tudi že izgovorjene, temo in tudi argumentirali, da bo sedaj mogoče praktično čez noč zamenjati župana. In to, če slikovito uporabim uporabim izrečene besede iz matičnega odbora, skupina fantov in deklet se bodo kar za šankom dogovorili: "Mojega župana je potrebno zamenjati." In zaradi tega v neki smeri menim, da ni prav, da je tako poenostavljena ta zadeva prikazana, kaj šele besede, ki so bile, saj morda se bo pa župan, predvsem v manjših občinah lahko zamenjal že iz razloga sosedovega motečega dejanja, pa ne bom konkreten primer. Preprosto pač to ne gre. Kajti v tem predlogu Zakona o spremembi lokalne samouprave je vrsto procesnih predpostavk, ki v neki smeri so bili že predstavljeni, in sem prepričan tudi v nadaljevanju še bolj podrobno, ki morajo biti te procesne predpostavke resnično izpolnjene, da se po tisti začetni evforiji majhnega števila, recimo temu občanov ali občank, nadaljuje ta postopek, da pride potem tudi do tiste končne odločitve. Naslednje vprašanje, ali podpiram predlog spremembe tega zakona, s katerim se odpravlja administrativna ovira pri izvedbi referenduma v samoupravni lokalni skupnosti, tudi v tem primeru nimam popolnoma nobenega zadržka in sem pozitiven do tega, kajti v zahtevi za razpis referenduma je mogoče oddati to tudi preko enotnega portala e-uprave s tako imenovanim varnim elektronskim podpisom in sem prepričan, da tukaj nimamo kakšnih posebnih zadržkov ali dilem tudi s strani kolegov in kolegic. In tista tretja zadeva, ki v neki smeri ta predlog spremembe zakona tudi določa ali spreminja, in to je status reprezentativnosti in mestnih občin, kajti znano je, da, če se ne motim, v preteklem mesecu je bila odločitev ustavnega sodišča, ki je ravno neustavnost tistega šestinosemdesetega a člena obstoječega zakona praktično odpravila. In to so v neki smeri ta tri, recimo ključna področja. Je pa res, da je največ vprašanj, največ dileme in polemike, namenjeno ravno temu institutu odpoklica župana . Strinjam se, zavedam se in v neki smeri tudi razumem, da je nekoliko določena, če temu lahko tako rečem veja politike, pa najsi bo to v tem državnem zboru ali v državnem svetu in tudi na lokalnem nivoju s strani obstoječih županov, nenaklonjenost temu, ampak moram priznati, da v neki smeri skušam razumeti to nenaklonjenost morda tudi z vidika ali opcije razmišljanja, saj v neki smeri smo zelo ali so zelo nenaklonjeni skoraj kakršnimkoli spremembam. To je značilno tudi za različna področja, sploh pa tukaj, ko se v neki smeri dotika nekih institutov, ki v neki smeri prav gotovo povzročajo marsikatero nezadovoljstvo. Res pa je, če če v tem kontekstu lahko rečem, da tovrstno razmišljanje, menim, da je premalo podkrepljeno tudi z nekimi dejstvi, če se dotaknem konkretno županstva, kajti v tej spremembi je zelo jasno zapisano, katera so tista obdobja ali časovnica, v kateri lahko sploh pride do tako imenovane tovrstnih postopkov. In tisto, za katero menim, da je prav, da po enem letu sploh ni tega mogoče izvesti ali pa šestnajst mesecev pred potekom, mi je še pomembnejše to prvo obdobje, kajti obljube na volitvah so vse mogoče, in dejstvo je, da po enem letu občani in občanke v svoji lokalni sferi ali področju zelo dobro ali hitro spoznajo, ali so bile obljube županov tudi uresničene oziroma ali grejo v smer, ki se jih močno razočara. V zvezi s tem ne samo politika, tudi stroka, kolikor lahko spremljamo, ima različne poglede, kar je tudi prav. Na eni strani tako imenovana stroka, ki v neki smeri so predstavniki teh akademskih področij so na stališču, da je ključno pri tem število podpisnikov, ki nekako sprožijo ta postopek. In če se dotaknem zgolj enega, lahko rečem, da v neki smeri ni zelo nenaklonjen tovrstnemu predlogu, kajti po njegovi oceni je, da sedanja ali ta predlagana ureditev v neki smeri zadosti dovolj velikemu številu, da se tovrstni postopek izvede, predvsem imam v mislih število overjenih podpisnikov, ne zgolj pobudo. Res pa je in je tudi zelo glasno stališče in vredno tudi razmisleka stališče nasproti temu, in sicer, ki se, zelo zagovarja predvsem v smeri, da stabilnost mandatov županov je zelo pomembna. Tudi to je potrebno, in vredno razmisleka in hkrati v tovrstnih razmišljanjih so tudi na stališču, da, župani imajo to tako imenovano pomembno vlogo na lokalni sferi in ni dobro, da se jih na tak ali drugačen način prekinja. Res pa, da tovrstna razmišljanja niso podkrepljena, tudi zakaj sploh bi bila možnost, da pride do tovrstnih zamenjav. Sam razumem odpoklic župana kot postopek, če lahko temu tako rečem, izraz neposredne demokracije, kajti omogoča določenemu številu občanov in občank in poudarjam, spet sem pri tistem številu overjenih podpisov na pristojni upravni enoti, da se opravi glasovanje o odpoklicu s te funkcije pred iztekom mandata, kajti menim, da je prav, da se tovrstni postopki resnično pričnejo, če večje število, lahko se pogovarjamo o večjem številu občanov in občank dejansko in objektivno v neki smeri zaznavajo, ocenjujejo, da je delovanje občana, župana bistveno odklonilneje od tako imenovanih začrtanih, planiranih in obljubljenih aktivnosti v določeni lokalni sferi. Kar se tiče Združenja mestnih občin, tukaj bi še enkrat poudaril, mislim, da je to tudi pomembna kategorija, da se jih uvrsti s tem, s to spremembo zakona v, odpravo ustavne odločitve. Praktično, ali če lahko zaključim, sem res na stališču, da je potrebno državljankam in državljanom dati tudi sporočilo, da funkcionarji, v tem primeru se ne pogovarjamo o poslancih, ampak o županih, ki so tudi funkcionarji, ki so bili izvoljeni na neposrednih volitvah, da niso nedotakljivi. Kajti tovrstne aktivnosti je potrebno odpirati, in menim, da je to pravi korak k potrebnim spremembam tudi na tem področju. Hvala lepa.